Je mi skutočne ľúto, že sa nepodarilo v rámci Európskej únie dosiahnuť jednotný postoj. Je to veľká škoda, pretože bola to a je to stále výnimočná situácia, v ktorej Európa môže zohrať významnú rolu. Veľmi by ma zaujímalo, prečo sa nepodarilo dosiahnuť toto jednotné stanovisko, pokiaľ ide o palestínsku žiadosť o štát. Na druhej strane by som chcel aj viacerým kolegom tu v sále povedať, že nie je to jednostranná žiadosť alebo jednostranné uznanie Palestíny, pretože uznaním tejto žiadosti de facto sa vlastne zároveň uznáva aj suverenita, legitimita izraelského štátu.

Počuli sme už niekoľkokrát, že sa chystajú určité protiopatrenia proti Palestíne. Myslím si, že by Európska únia mala rázne voči tomuto zakročiť, pretože nie je možné, aby bola trestaná krajina, ktorá využije svoje prirodzené právo podať si žiadosť o štátnosť, aby bola trestaná sankciami alebo inými opatreniami, ktoré sa proti nej chystajú.